Un nouveau médiateur a été nommé, proche du pouvoir en place. Je ne vais pas répéter ce que mes collègues ont dit, toujours est il que nous sommes très inquiets au sein de l'Union européenne sur ce qui se passe depuis l'arrivée au pouvoir de la nouvelle coalition sociale libérale en place. Tous les mécanismes de contrôle démocratique ont été sapés, du contrôle du médiateur impartial à celui de la Cour constitutionnelle, et cela au mépris des procédures en vigueur, jusqu'aux règles électorales.

Aujourd'hui, on me dit qu'un certain nombre d'enquêtes sont menées en Roumanie.

L'alternance, nous la connaissons dans tous les pays d'Europe.

Aujourd'hui, Madame Reding, Monsieur Barroso, je vous demande de faire respecter l'état de droit. C'est votre devoir. Vous devez le faire et je demande à la nouvelle coalition en place de faire de même.

La démocratie, c'est le cœur de notre Europe, c'est le cœur de l'Union européenne.